Hvala za besedo, spoštovani. predlog priporočil, ki jih danes obravnavamo, je komisija obravnavala na svojih štirih sejah. Na prvihtreh, sejah koalicijski poslanci, člani omenjene komisije, niso imeli nikakršnih pripomb na predlog besedila. težave pa so imeli na zadnji seji, ko je komisija sprejemala končno besedilo priporočil. Kljub temu da so imeli, pomisleke glede besedila, pa niso vložili nikakršnih amandmajev na predlog, in tudi danes, ko sprejemamo na seji državnega zbora predlog priporočil koalicijske poslanske skupine, niste vložili nikakršnih amandmajev, ki bi lahko spremenili sam predlog, besedila priporočil. Drugače pa v Novi Sloveniji se zavzemamo za takšno politiko do notranje varnosti, ki bo državljanom zagotovila visok nivo varnosti in s tem ustrezno kvaliteto življenja. Slovenija je del širšega evropskega prostora in del Evropske unije in zveze Nato. Notranja varnost je zato odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, ti pa so se v zadnjih letih precej spremenili. V Evropi smo priča močno povečanim ilegalnim migracijam in številnim terorističnim napadom. Pri nas terorističnih napadov še ni bilo in z ustreznimi varnostnimi ukrepi moramo poskrbeti, da tako tudi ostane. Ob današnji podhranjenosti slovenske vojske in policije in ob dejstvu, da se migrantska kriza lahko v trenutku spet razvije v neobvladljive razsežnosti, se moramo zavedati, da se razmere kljub trenutnemu zatišju lahko čez noč spremenijo. Dolžnost naše države ni le preprečevati teroristična dejanja na svojem ozemlju, temveč je njena dolžnost kot schengenske države tudi preprečevanje prehajanja teroristov in potencialnih teroristov ter orožja v Evropsko unijo. Obveščevalno-varnostni sistem je v celotnem varnostnem sistemu v največji krizi. Številne afere, prepletene s politiko, in na koncu še stavka kažejo na velike težave tega sistema. Moral moral bi predstavljati oči in ušesa varnostnega sistema oziroma zagotavljati preventivno varnostno obveščevalno in protiobveščevalno delovanje. Da je sistemom nekaj narobe, se je izkazalo že v primeru italijanske ovadbe zoper slovenskega tujega borca, ki ki je bil kasneje v Italiji za sodelovanje s teroristi tudi obsojen. Protiobveščevalni aparat je zatajil v arbitražni aferi, saj še vedno ni jasno, kdo je prisluškoval našim diplomatom. Spremenjene varnostne razmere zahtevajo učinkovit obveščevalno-varnostni sistem. Migracije milijonom migrantov iz Afrike in Bližnjega vzhoda, se bodo nadaljevale, teroristične aktivnosti ne upadajo, ruski vpliv in vojaška prisotnost neposredni soseščini EU in Nata se krepita in na in na koncu koncev imamo nerešeno mejno vprašanje, ki občasno pripelje na mejo omejenega konflikta. Vsi navedeni varnostni izzivi narekujejo prenovitev in ustrezno organiziranost obveščevalno-varnostnega sistema. Ta je bil predpostavljen devetdesetih letih za povsem drugačno varnostno okolje. V tem času se je varnostno okolje dodobra spremenilo in sistem pa je pa ostaja rigiden. Potrebna je potrebna potrebna je vzpostavitev celovitega obveščevalnega delovanja na strateškem nivoju, vzpostaviti ustrezne in enotne protiobveščevalne in poenotenje delovanja na varnostnem področju. Te spremembe zahtevajo primeren družbeni konsenz in spremembo zakonodaje. Posledično je potrebno dodobra reorganizirati obveščevalno-varnostne službe, jih depolitizirati, strokovno nadgraditi in pomladiti. Zagotoviti je potrebno ustrezna sredstva, da bo obveščevalno- varnostni sistem tudi v tehničnem smislu moderniziran in učinkovit. V Novi Sloveniji pozdravljamo, da je komisija pripravila Predlog priporočila za okrepitev varnosti v Republiki Sloveniji, ki je lahko, ki lahko predstavlja začetek krepitve obveščevalno-varnostnega sistema. Predlog priporočila bomo v poslanski skupini Nove Slovenije podprli. Hvala lepa. Branko Simonovič bo ...